Ja som presvedčený, že nikto nechce spochybňovať vlastné hodnoty.

Mám totiž obavu z toho, že sa voči členským štátom začnú uplatňovať prísne kontrolné mechanizmy a poučovanie. Z našej histórie vieme, že tam, kde končí kultúra diskusie, tam sa začína diktatúra príkazov.

Preto sa pýtam je každý, kto vyjadril svoj pozitívny postoj k prirodzenej rodine hrozbou pre demokraciu? Členské štáty majú dostatočné mechanizmy na zaistenie demokracie a ochrany ľudských práv. Európska komisia by ich mala rešpektovať. Občanom aj štátom samotným patrí priestor na to, že sa vedia rozhodnúť správne a nepotrebujú nad sebou neustálu kontrolu. Európsky parlament musí rešpektovať zvrchovanosť členských štátov, a nie ich kontrolovať. A predovšetkým má viesť úctivý dialóg namiesto represie.